Noviny v posledných časoch zaplavili rôzne titulky o konci programu Erasmus a boli príčinou narastajúcej neistoty medzi študentmi aj rodinami. Dnešná debata je zásadná v snahe uistiť európskych občanov o tom, že európske inštitúcie na čele s Európskym parlamentom aktívne spolupracujú a neistota spojená s budúcnosťou rozpočtu Európskej únie v žiadnom prípade neohrozí efektivitu jedného z najúspešnejších programov Európskej únie, a tým je práve Erasmus. Na jeho príklade môžeme poukázať na výzvy a riziká úsporných opatrení, ktoré by viacero členských štátov rado aplikovalo na rozpočet Európskej únie. Ak dnes hovoríme o dôležitosti zaistenia adekvátneho financovania programu Erasmus, zároveň šírime posolstvo, že Európa je dokonca aj v čase krízy pripravená investovať do vzdelávania a odbornej prípravy, a teda do programov, ktoré sú kľúčom k jej ekonomickému a sociálnemu zotaveniu. Musíme sa usilovať o to, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala. Je to otázka dôveryhodnosti európskych inštitúcií a riešenie, ktoré sa nám podarí nájsť, bude odrážať význam, aký Európa prisudzuje vzdelaniu, odbornej príprave a mobilite v čase krízy.